Kultura jest objęta polityką wspólnotową. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony źle. Niedobrze, dlatego że kultura rzeczywiście posiada pewien potencjał, który pozwala Europie być silniejszą, z drugiej strony dobrze, że nie jest objęta polityką wspólnotową, bo dzięki temu nie jest objęta nadmierną biurokracją, może się rozwijać w sposób bardziej swobodny, różnorodny, indywidualny. To, na co chcę zwrócić uwagę, to przede wszystkim na czas. Trzeba pamiętać, że europejska agenda kulturowa miała swój start formalny w 2007 roku. Po dziesięciu latach jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, mając dzisiejsze sprawozdanie, ale wcale nie posiadając wypracowanych narzędzi. Jeżeli następny etap będzie po kolejnych dziesięciu latach, to można powiedzieć, że ten potencjał będziemy marnować albo przynajmniej nie wykorzystywać. Druga uwaga wyraźnie trzeba rozróżniać promowanie kultury ze względu na jej wartość samą w sobie, ze względu na wartość artystów, instytucji, muzeów, ludzi, a czym innym jest wykorzystywanie kultury jako narzędzia do poprawy wizerunku, do lepszego komunikowania.